Herr Präsident!

Ich denke, da könnten bei unseren Kollegen auch zwei Seelen in einer Brust schlagen. Einerseits ist es gut, dass wir uns um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und von kleinen und mittleren Unternehmen kümmern. Andererseits, wenn wir immer wieder dieses Thema aufrufen, zeigt dies schlicht und ergreifend, dass wir eine ganze Menge Defizite haben.

In diesem Sinne habe ich mich über diesen Bericht gefreut und bitte nicht nur um Zustimmung, sondern auch um Umsetzung!